Señor presidente, he dicho no al CETA porque se perderán más de doscientos mil puestos de trabajo en la Unión Europea. He dicho no al CETA porque aumentarán las desigualdades, caerán los salarios y aumentará el desempleo de larga duración. He dicho no al CETA porque se desequilibran las relaciones laborales en favor de las multinacionales, que tendrán tribunales de arbitraje para atacar los derechos de los trabajadores. He dicho no al CETA porque Canadá es un país que ni siquiera ha firmado el Convenio de la OIT sobre el derecho a la negociación colectiva.

Lamento que hoy ignore sus propias palabras y prefiera defender a las grandes multinacionales antes que a los propios trabajadores y trabajadoras. La lucha sigue y no nos rendiremos.